Privacy moet gewaarborgd worden waar het kan, maar de veiligheid van burgers moet ondergeschikt zijn aan het voorkomen en opsporen van terrorisme.

Dat is de reden waarom we helaas allemaal een stukje van onze privacy dienen op te offeren, om de veiligheid van de burger te beschermen. De persoonsgegevens van internetgebruikers, zoals bijvoorbeeld IP adressen, verdienen uiteraard bescherming. Deze bescherming weegt echter niet op tegen een sterk vermoeden dat de personen die achter die gegevens schuilgaan terroristische motieven hebben. Indien de Amerikaanse autoriteiten gegevens verlangen van personen op EU grondgebied die in verband worden gebracht met terrorisme, dan moeten de Amerikanen die gewoon kunnen krijgen. Uiteraard in goed overleg en met goede argumenten, om misbruik te voorkomen. Maar laten we vooral niet vergeten dat ze de informatie niet voor de lol vragen.